Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rinnovo del mandato del Forum sulla governance di Internet deve essere assolutamente sostenuto con forza da questo Parlamento. Dal suo avvio nel 2005 il Forum ha infatti avuto il grande merito di favorire un dibattito trasparente e multilaterale sulla governance di Internet, aumentando anche il grado di cooperazione tra istituzionali e della società civile. Internet si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella nostra vita. Parallelamente al suo sviluppo, si pongono però una serie di questioni che per l'Unione europea devono divenire assolutamente prioritarie. Penso, ad esempio, alla tutela dei minori sul web, alla protezione e alla promozione della libertà di espressione, alle problematiche legate alla privacy e alla sicurezza dei dati e al problema dell'attribuzione sul web di alcuni domini, come ad esempio il

Credo quindi che, proprio tenendo conto della globalità dell'interconnessione di tutte queste questioni, sia responsabilità dell'Unione europea sostenere il Forum.